Señor Presidente de la Comisión, hoy era un día importante y éste era un discurso importante. Creo que lo ha resuelto con buena nota, porque ha puesto usted tres ces coraje, credibilidad y confianza. Aquí se ha dicho que el método comunitario es un método anticuado.

En ese método comunitario la Comisión cumple un papel fundamental, está en el corazón de ese método comunitario. Por eso, es muy importante que hoy, en un momento de crisis, en un momento de confusión, en un momento en que la gente pide que alguien la guíe, el Presidente de la Comisión Europea haya pronunciado un discurso comprometido. Cuente usted, señor Presidente, con que, cuando esos compromisos se traduzcan en iniciativas, este Parlamento le va a apoyar políticamente.